Ce devoir de mémoire est essentiel pour combattre les deux totalitarismes idéologiques qui menacent aujourd'hui notre vieux continent. Le premier, c'est celui porté par les mondialistes qui veulent une jungle mondiale sans protection économique, sans barrières douanières, dont les effets sont ravageurs pour l'emploi. Ce mondialisme encourage la spéculation financière, le dumping social et l'évasion fiscale. Avec ce mondialisme, ce sont des conditions de vie indignes et précaires pour des millions d'Européens dont vous n'entendez pas la souffrance. L'autre danger, c'est celui des immigrationnistes qui imposent à nos nations européennes des millions de migrants, alors que nous subissons déjà une submersion migratoire. Ces deux dictatures, personne n'a le droit de les contester.